Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Teil des vierten Eisenbahnpakets hat die Kommission eine neue Verordnung für die Eisenbahnagentur vorgeschlagen.

Allerdings wiederholt der Haushaltsausschuss das, was er bei anderen Gelegenheiten schon gesagt hat Wir sind gegen den Versuch der Kommission, über die bereits verabredete Reduzierung um 5 beim Personal hinauszugehen. Nein, wir wollen keine weitere Kürzung um erneut 5 und die Schaffung eines sogenannten Redeployment Pool nur für Agenturen. Und wir wollen, dass das Personal, das die Aufgaben für die Industrie abarbeitet und durch Gebühren finanziert wird, von einer Kürzung verschont bleibt. Wir wollen, dass die Dienstleistungen für die Industrie zügig abgearbeitet werden können. Wir wollen nicht, dass die europäische Industrie durch vollkommen unsinnige Personalkürzungen in ihrer Entwicklung gehemmt wird. Wir wollen im Gegenteil, dass die Kommission nach Abschluss der Gesetzgebung uns einen neuen Finanzbogen liefert, der alle zusätzlichen Aufgaben und damit den finanziellen und personellen Bedarf der